Obligation de résultat sur le climat et l'énergie. Obligation de résultat, enfin et surtout, sur la reprise économique. Avec la signature du président tchèque, le processus de ratification du traité de Lisbonne s'est enfin achevé.

Le groupe PPE, qui a largement marqué ce Traité de son empreinte, est naturellement satisfait de cette évolution, mais il faut maintenant cesser de monopoliser le débat public européen sur les institutions, qui ne sont qu'un outil au service d'ambitions politiques, pour se concentrer sur ces ambitions. C'est pourquoi mon groupe vous demande, Monsieur Reinfeldt, de faire le maximum pour obtenir un accord au plus vite sur les noms du président du Conseil et du haut représentant, et c'est pourquoi mon groupe vous demande, Monsieur Barroso, dès que les États membres auront désigné leurs candidats, de répartir au plus vite leurs compétences, avant qu'ils ne soient interrogés par le Parlement européen, dans le cadre d'auditions que nous voulons aussi approfondies que possible. Je ne vais pas vous apprendre, Monsieur le Président du Conseil et Monsieur le Président de la Commission, que le débat sur le profil de ces personnalités n'intéresse que le microcosme bruxellois. Encore une fois, que veulent nos concitoyens?

Nous sommes donc, nous, institutions européennes, au moment où je vous parle, et tout spécialement vous, Monsieur Reinfeldt, dans l'obligation de faire fonctionner le train de l'Europe à la vitesse TGV et non pas de continuer à la vitesse omnibus! Chacun connaît, dans cette enceinte, les difficultés de la tâche, le difficile équilibre que vous devez trouver entre sensibilité politique, origine géographique, souci de parité et disponibilité des personnalités. Mais c'est votre devoir de finaliser au plus vite un accord au Conseil, comme c'est le devoir du Parlement et des groupes parlementaires de se prononcer sur ces choix de façon responsable et dans le respect de l'intérêt général européen. J'espère encore que cela pourra être l'un des succès de la Présidence suédoise, mais pour que cela soit le cas, il faut agir vite, très vite. Messieurs les Présidents, chers collègues, plus encore que sur les institutions, le temps presse sur le climat, à quelques semaines de la conférence de Copenhague. Je veux surtout saluer l'attitude responsable du Conseil européen qui, tout en réaffirmant son engagement à faire de la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction du CO 2 un objectif quantifié et planifié, attend de nos partenaires qu'ils s'engagent avec la même détermination. Il serait de bien mauvaise tactique pour l'Europe d'abattre toutes ses cartes avant Copenhague et de laisser ses partenaires américains, chinois, indiens et autres mener la danse. États Unis, Chine et Inde sont aujourd'hui des puissances mondiales qui doivent aussi assumer leurs responsabilités. L'Europe assume les siennes, mais elle ne peut le faire toute seule pour la planète. À Copenhague, un accord politique ne suffira pas. Ce qui compte, ce sont les engagements chiffrés des États. Chers collègues, je parlais en commençant, d'obligation de résultat. Cette obligation, elle concerne en premier lieu la reprise économique et l'emploi. Les deux sont liés. Même si se dessinent des perspectives de retour à une petite croissance, le tout est de savoir si la reprise de l'activité sera accompagnée d'emploi, et si elle repose sur des fondamentaux sains, et notamment sur un marché à la fois ouvert, régulé et non protectionniste. Telles sont les vraies préoccupations des Européens, et telle doit être la préoccupation numéro un de l'Europe et de ses États membres, au delà des questions d'intendance.